Herr Präsident! Damit Männer und Frauen gleichermaßen im Aufsichtsrat vertreten sind, brauchen wir verbindliche Regeln, und zwar überall in Europa. Von allein passiert da nämlich wenig bis nichts. Nur in jenen Ländern, in denen es entsprechende verbindliche Regeln gibt, sehen wir auch wirklich gute Fortschritte und einen höheren Anteil von Frauen in den Aufsichtsräten. Geduld ist also keine Kategorie mehr. Das Europäische Parlament hat seine Aufgaben gemacht. Was wollen wir?

Und wodurch wollen wir das? Indem wir objektive Verfahren einführen. Objektive Verfahren, das heißt, dass die besten Männer und die besten Frauen ausgesucht werden sollen. Das ist gut für die Wirtschaft, und das ist natürlich auch gerecht.

Das ist eigentlich sanft und ein Angebot an die Mitgliedstaaten. Und dann ist auch noch dieser Passus enthalten, der es Ländern wie beispielsweise Deutschland ermöglicht, sich ihre nationalen Anstrengungen all das, was sie in den letzten Jahren versucht haben und jetzt gerade versuchen, um zu einem höheren Frauenanteil in Unternehmen zu gelangen auch anrechnen zu lassen. Das heißt, hier ist wirklich ein Angebot für die Mitgliedstaaten da, mutig zu sein und diesen Bericht anzunehmen. Dieses Dossier ist fix und fertig verhandelt, es liegt auf dem Tisch.

Sehr bald, am

Es ist verdammt sanft und dementsprechend wert, verabschiedet zu werden. Denn im Endeffekt ist es gut für Männer, gut für Frauen, gut für die Wirtschaft. Und vielleicht noch ein letztes Wort Gerade vor dem Hintergrund der Flüchtlingstragödie und da immer wieder Gleichstellungsthemen als europäische Werte hervorgehoben werden, ist es umso wichtiger, Gleichstellungsthemen, aber auch Corporate Governance auf europäischer Ebene sehr ernst zu nehmen.